Chaque jour, une nouvelle atrocité est commise contre les femmes. Alors de quoi parlerez vous devant les Nations unies? De ces fois où vous avez demandé à des responsables d'associations pro migrants de taire des viols, parce que cela faisait le jeu des populistes? De la police anglaise qui refuse des dépôts de plainte contre les gangs pédophiles indo pakistanais, par crainte des accusations de racisme? De la prostitution d'adolescentes africaines, roumaines ou albanaises, à cause de votre sacro sainte liberté de circuler? Des féministes qui condamnent une adolescente menacée de mort en France pour injure à l'islam? Je m'interroge. Irez vous avouer que vous avez laissé la loi des quartiers devenir la seule loi? Que vous avez abandonné les femmes à leurs bourreaux, juste parce qu'ils étaient et sont encore vos électeurs? Je ne vous demande même plus d'être féministes. Les femmes sont pour vous des variables d'ajustement électoral. Juste une chose donc rappelez vous que vous êtes Européens et qu'à ce titre, vous devez retrouver le courage de cette civilisation qui a su faire de femmes des saintes, des reines, des ministres, des impératrices ou des chefs de guerre.